flytja fyrirspurn til hæstvirts heilbrigðisráðherra um gleraugnakostnað barna ég hef margsinnis verið með frumvarp um þetta mál hér á þingi og hæstvirtur ráðherra hefur að minnsta kosti tvívegis tekið mjög jákvætt undir það og vildi setja í forgang að auka þátttöku hins opinbera i gleraugnakostnaði og ræddum við síðast saman um það fyrir einu til tveimur árum hér á þingi en í kjölfar þess skipaði ráðherra starfshóp sem gera átti tillögur um úrbætur og endurskoða lög og reglur um endurgreiðslu á gleraugnakostnaði barna átján ára og yngri en starfshópurinn átti að skila niðurstöðu til ráðherra í maí tvö þúsund og fimm um það er nú spurt hvort þessar tillögur starfshópsins liggi fyrir og hvort ráðherra muni þá ráðast í það að auka þátttöku ríkisins í gleraugnakostnaði barna það er mikill mismunur gerður á þátttöku hins opinbera í kostnaði vegna heyrnarskerðingar annars vegar og sjónskerðingar hins vegar og því felst að mínu viti mikið óréttlæti enda hefur það komið fram hjá augnlæknafélagi íslands að vandamál tengd sjón og heyrn séu jafnmikilvæg í læknisfræðilegum skilningi og öll heilsuskerðing varðandi sjón og heyrn erljafn líkleg til að valda þeim einstaklingum sem í hlut eiga erfiðleikum óþægindum og kostnaði

einungis miðað við þátttöku ríkisins í gleraugnakostnaði barna en ekki allra eins og gildir um tæki vegna heyrnarskerðingar sú litla þátttaka sem nú er hjá ríkinu er sú að núgildandi lög taka einungis til þeirra sem hafa verri sjón en sem nemur einum þriðja af venjulegri sjón með aðstoð bestu mögulegu hjálpartækja og miða þar við skilgreiningu alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar hverjir teljast sjónskertir frá þessu er síðan ein undantekning sem ekki hefur lagastoð en fjárveiting hefur verið veitt á fjárlögum til að taka þátt í kostnaði ákveðinna einstaklinga sem hafa þurft á gleraugum að halda í lækningaskyni í lækningaskyni hefur verið túlkað þröngt og hafa nærsýnir til dæmis algjörlega fallið utan þess flokks það er óskiljanlegt að gert sé upp á milli

þá fjárveitingu sem veitt er á fjárlögum sem ekki hefur lagastoð á endurgreiðslu í læknisfræðilegum orsökum eru samtals sextán hundruð til sautján hundruð af um tólf þúsund börnum sem þurfa á gleraugum að halda það er alveg ljóst virðulegi forseti að sjón barna breytist ört og þau þurfa því oft að skipta um gleraugu ólíkt því sem gildir um fullorðna það hvílir auðvitað skólaskylda á börnum og þeim börnum sem er nauðsyn á gleraugum en fá þau ekki er hættara en öðrum til að lenda i erfiðleikum í námi jafnvel einelti því er nú spurt um hvað líður framkvæmd þessa máls sem ráðherrann hæstvirtur hefur ítrekað boðað hér á þingi að hann hafi skilning á og sé að láta skoða